Wir waren uns einig, wir haben ein Signal gesendet. Wir haben auch deswegen mit höchster Priorität daran gearbeitet, weil es einfach ein sehr wichtiges Thema ist Es geht hier um Menschen.

Und diese Diskussion, dieser gesellschaftliche Konsens, der Stück für Stück gewachsen ist, darf jetzt nicht abbrechen, nur deshalb, weil der Rat und weitere Akteure nicht zu Rande kommen und nicht weiterkommen.

Ich denke, wir sind uns hier über die Fraktionen hinweg einig. Wir haben ein Signal gesendet und wir warten darauf, dass jetzt auch seitens des Rates ein deutlicher Akzent gesetzt wird, dass das Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird, dass die anderen Mitgliedstaaten, die bisher nicht aktiv waren, auch mitgenommen und motiviert werden.